Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in Europa als verbindendes Element den Binnenmarkt und wir haben verschiedene Grundfreiheiten. Unter anderem sagen wir, Menschen sollen grenzüberschreitend reisen können und wir wollen Waren grenzüberschreitend ohne Probleme transportieren. Das haben wir aber de facto im Eisenbahnmarkt noch lange nicht in der Weise, wie wir es gerne hätten.

Deswegen haben wir die Transeuropäischen Netze mit der entsprechenden Finanzierung. Und wir wollen eben auch in dem Eisenbahnmarkt noch mehr gegenseitigen Zugang zu anderen Ländern haben.

Da sind wir uns ja alle ziemlich einig. Es kann überhaupt nicht angehen, dass man sich mit technischen Raffinessen zum Beispiel gegenseitig den Zugang versperrt, wie es im Ärmelkanal gewesen ist, wo die Deutsche Bahn mit ihrem ICE nicht durchpasst.

Da ist es aber wirklich so Zum einen wollen wir natürlich ein integriertes

Zum anderen haben wir in Deutschland zum Beispiel ein gut funktionierendes System, obwohl keine Trennung von Netz und Betreiber besteht, aber es ist durchaus zu verbessern. Ich möchte auf jeden Fall eine Transparenz in den Finanzströmen haben. Es kann nicht sein, dass man mit öffentlichen Geldern eben zum Beispiel auch Mitbewerber aufkauft oder einen Vorteil hat.

das nicht anwenden.